forseta hefur borist erindi frá þingflokki pírata dagsett í dag um mannaskipti í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa birgitta jónsdóttir taki sæti jóns þórs ólafssonar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd en jón taki sæti birgittu í umhverfis og samgöngunefnd þessar breytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum